70. uznano, że demokracja i prawa człowieka są fundamentem tożsamości międzynarodowej ówczesnych wspólnot europejskich. Od tego czasu propagowanie tych wartości stało się jednym z głównych celów europejskiej aktywności zewnętrznej.

Stosunkowo niewielkie sukcesy w tej materii wynikają przede wszystkim z tego, że Unia stała się niewiarygodna w swoich dążeniach. Badania pokazują, że jej partnerzy międzynarodowi uważają, iż Europa traktuje prawa człowieka niezwykle instrumentalnie, tolerując ich łamanie u swoich sojuszników, a piętnując w sytuacji, gdy jest to jej wygodne.

Ale ta niespójność ma również wymiar wewnętrzny. Jak bowiem możemy być wiarygodni dla naszych partnerów, kiedy w państwach członkowskich nieustannie łamane są prawa człowieka? Wystarczy wymienić prześladowania Romów, łamiące wszelkie standardy traktowanie nielegalnych imigrantów czy dyskryminację mniejszości muzułmańskiej.